Gospođo predsjednice, puno je zaključaka i preporuka u ovome Izvješću koje bih mogla osporavati jer smatram da je riječ o vrlo ideologiziranom pogledu na važne globalne izazove. No, istaknula bih preporuku da se posebnu pozornost posveti ženama i djevojčicama migranticama koje su bile izložene nasilju tijekom putovanja do Europe. Naravno da je to nešto što bismo trebali učiniti, ali bojim se da se radi tek o umirivanju vlastite savjesti. Postoji, dakle, svijest da je veliki broj migrantica izvrgnut raznim oblicima nasilja i to se, kao što vidimo, uzima zdravo za gotovo, kao da nema alternative ilegalnoj migraciji i organiziranom kriminalu koji od nje profitira. Nitko ne postavlja pitanje kolika je naša krivica u tome što te žene stradavaju u rukama krijumčara, a mnoge od njih u Europi završe u lancu prostitucije. Nevjerojatno je da dobar dio kolega još uvijek ne razumije da je naša suluda migracijska politika i politika azila glavni razlog zašto te žene uopće kreću na put na taj način i zašto svoju sudbinu stavljaju u ruke kriminalaca koji im često uništavaju živote.